Preavizul impus salariatului demisionar și perioada de probă vor fi extinse, contractul de muncă putând înceta fără preaviz pe durata sau la sfârșitul acestei perioade, în care pot fi angajate succesiv mai mult de trei persoane pentru același post. Cea mai abuzivă măsură, însă, venind în contradicție flagrantă cu drepturile elementare ale omului, vizează suspendarea de drept a contractului individual de muncă pe perioada participării la grevă.